Monsieur le Président, la décision des États Unis de se retirer du financement de l'UNRWA est un fait nouveau et un fait politique. Les réfugiés palestiniens ont des droits dans le cadre des conventions internationales il s'agit de les garantir, mais pas à n'importe quel prix. Leur sort ne s'améliorera vraiment que le jour où s'imposera, entre Israéliens et Palestiniens, une solution définitive à deux États.

N'oublions pas que ces camps sont infestés par la propagande et les groupes islamistes, notamment au Liban, où l'armée a procédé récemment à des arrestations.

Avant d'ouvrir les vannes du financement, j'invite les dirigeants européens à s'interroger très sérieusement sur les destinations d'éventuels fonds supplémentaires et à financer, bien entendu, d'autres priorités.